Krofon zdaj pa dela, najlepša zaenkrat. Spoštovana ministrica, bi pa vendarle rada še, mogoče dopolnilno, malo bi dopolnila to vprašanje oziroma vas zaprosila za vaš komentar. Torej, me veseli, da nameravate nadaljevati, domnevam da v leto dva devetnajst , s temi razpisi, se je pa treba pri tem seveda zavedati, da prihaja do nekega vmesnega, praznega prostora med zaključkom, ne, prejšnjega projekta, če prav razumem, in začetkom, ne, ko bo podpis pogodbe verjetno. Prihaja do neke nove do nekega zaustavitve vmes ali ali potekajo pač ti projekti kontinuirano. Namreč, če je prišlo do zaustavitve, se je treba zavedati seveda situacije ljudi, ki so vključeni, ki delajo, recimo strokovnih vodij, potem recimo, kulturnih mediatork, mediatorjev in tako naprej. Vi ste se ob pred nastopom funkcije izrazito zavzela proti prekarizaciji trga dela in zaposlovanja, ne, pa v tem primeru vidimo, da imamo to situacijo prekarnosti, ne, se pravi, neke projektne odvisnosti nekoga, ki je vključen v neki projekt, potem se ta projekt zaustavi, v tistem vmesnem obdobju seveda ni plačila, ne, če ni projekta in potem spet, ne, to so zelo mučne situacije. Po drugi strani pa bi tukaj mogoče dala v razmislek pobudo. Če zadeva traja do leta dvaindvajset, zakaj se ne bi teh ljudi zaposlilo? S tem bi se razbremenilo tiste na ministrstvu, da se ne bi ukvarjali toliko z razpisnimi dokumentacijami, na drugi strani nevladne organizacije bi se razbremenilo teh mučnih, mukotrpnih izpolnjevanj teh razpisnih obrazcev in pa seveda, izognili bi se prekarnosti, ne, teh oseb. Mogoče bi bilo vredno razmisliti, da bi se na ta način mogoče ta situacija, v tem primeru, razrešila. Hvala lepa zaenkrat.